Am discutat în această incintă despre Uganda și despre homosexualitate și în urmă cu mai multe luni. De atunci nu s a întâmplat nimic semnificativ.

În acest caz însă nu este așa pentru că, dacă proiectul lui David Bahati nu a fost votat, în același timp, el nici nu a fost retras. El e în continuare blocat în Comisia pentru afaceri legale și probleme parlamentare și toate presiunile internaționale care au fost făcute nu au dus, până la urmă, la acest efect, și anume la retragerea proiectului. Ceea ce este într adevăr grav și unii dintre colegii mei au subliniat o deja, este campania anti gay care este desfășurată în această țară. Sigur că noi mizăm în continuare pe raționalitatea autorităților și pe, până la urmă, victoria unui asemenea principiu care înseamnă nu discriminării.